Ci sono due punti di grande valore in questa proposta il primo riguarda esattamente l'energia e un compito di maggiore integrazione. Tutti i nostri pacchetti legislativi hanno ancora lasciato 28 mercati abbastanza sconnessi per alcuni elementi e questo crea sicuramente un elemento di debolezza all'interno, ma anche di debolezza nelle relazioni internazionali. Se ci prepariamo a grandi accordi commerciali con aree sviluppate del mondo, sappiamo che o regoliamo meglio il nostro mercato dell'energia o avremo delle difficoltà, non delle opportunità. Quindi un'esigenza mi piace che questa esigenza la si ottemperi guardando al futuro e non al passato, ossia al tema della transizione energetica non come un'imposizione ma come una strada per creare sviluppo e occupazione, quindi coraggio e lungimiranza. Il secondo valore è quello di puntare a maggiore unione unione bancaria, monetaria, unione dell'energia oggi, del digitale domani possono contribuire ad avere un'Europa più forte, più potente e più solidale perché utilizza i propri fattori di potenza civile ed economica per un'Europa che vuole essere davvero all'altezza delle sfide. Anche questo obiettivo, di un'integrazione politica, di un'unione politica è per me un valore di questa proposta.